Hoe vaak heb ik hier gewaarschuwd voor de autoritaire koers van dit regime en heb ik gezegd Dit Turkije hoort niet thuis in de Europese Unie, de toetredingsmiddelen mogen niet langer richting Erdogan vertrekken.

Het getalm van de Unie om te stoppen met de toetredingsonderhandelingen en financiering speelt Erdogan in de kaart.

Kies nu voor geloofwaardigheid en principes, en stop ermee!